Pero Maduro ha consumado un autogolpe de Estado que ya no permite expresar preocupaciones o explorar sanciones. Ha llegado la hora de la condena, sin paliativos, a un régimen que, sin respetar su Constitución, ha arrasado con todo vestigio de democracia.

Excarcela y encarcela sucesivamente a los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma para demostrar un omnímodo poder, al margen de cualquier tipo de decisión judicial. Termina con todo indicio de disposición de poderes, destituyendo al Tribunal Supremo y nombrando a otro designado entre sus cómplices. Ahora inicia una persecución de los dirigentes de la oposición para inhabilitarla para las elecciones próximas. Lo hizo con Capriles y lo seguirá haciendo con los demás. Señora Mogherini —ausente—, ya no valen paños calientes con un régimen dictatorial y sangriento, dispuesto a enrocarse directamente en un proceso de cubanización ilegal, ilegitimo e inhumano. Está muriendo mucha gente, unos a balazos, otros como consecuencia del hambre y la indigencia a la que ha sometido el régimen a un pueblo que pertenece a un Estado que tiene en su seno una ingente riqueza. Ha llegado la hora de que la Unión Europea asuma su responsabilidad y lidere una posición común. Hay que pasar a la acción e imponer medidas que, sin perjudicar más aún al pueblo venezolano, congelen bienes e impidan el acceso al territorio de la Unión Europea a todos los implicados en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Hay que reclamar la liberación inmediata de todos los presos políticos establecer un canal para prestar asistencia humanitaria reclamar respeto a la independencia de los candidatos a las elecciones regionales